Parlamentul European sugerează Comisiei să creeze posibilitatea unei reprezentări reale a societății civile europene în forurile internaționale privind guvernarea internetului precum și în organizațiile sau consorțiile pentru standardizarea pe internet. Pentru Uniunea Europeană sunt importante protecția infrastructurii de internet și rezistența acesteia la atacuri cibernetice, precum și protejarea datelor și a vieții private. Comisia și statele membre trebuie să și mărească eforturile pentru asigurarea securității spațiului cibernetic în Uniunea Europeană și să participe la cooperarea internațională în domeniu. Consider că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a realiza o mai bună înțelegere și conștientizare a jurisdicției în materie de criminalitate informatică și a cloud computingului pe baze egale și pentru a stabili obligații și responsabilități clare pentru părțile interesate. Subliniez importanța serviciilor electronice și în special a semnăturii electronice și a necesității de a crea o infrastructură de chei publice la nivel paneuropean, care să asigure interoperabilitatea transfrontalieră a semnăturilor electronice și pentru a spori securitatea pe internet. Închei atrăgând atenția supra faptului că pentru creșterea încrederii consumatorilor în accesarea informațiilor și serviciilor disponibile prin internet devine tot mai necesară certificarea site urilor web din punctul de vedere al securității.